Señora presidenta, permisos de maternidad y paternidad de la misma duración, intransferibles y pagados al 100 del salario. Esta es nuestra posición, y el acuerdo provisional se queda lejos y es claramente insuficiente para nosotros. Hemos introducido enmiendas en distintas direcciones. Por un lado, la intransferibilidad es una condición indispensable para que exista la igualdad en los cuidados y en el mercado de trabajo. La alta remuneración al 100 o, en su caso, al 80 es indispensable para sostener la vida, para que no exista un empobrecimiento de los progenitores, del padre o de la madre. Las dos semanas del permiso de paternidad deberían ser obligatorias, porque alguien tiene también que cuidar de la madre. Esta Directiva establece unos estándares mínimos y entendemos que esto es algo positivo unos estándares mínimos para toda Europa, que mejoran la vida de algunos ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, tenía la oportunidad de ir mucho más allá y ser un paso adelante en la construcción de una Europa social que luche por la igualdad. Espero, no obstante, que sea así en la próxima legislatura.